Voorzitter, allereerst ook van mijn kant de complimenten en dank aan de rapporteurs voor het vele werk. Maar ik vrees dat ik toch moeite heb met het pakket. Er zitten veel goede dingen in en er is duidelijk ook regulering nodig voor deze sector.

Toch heb ik een probleem met dit pakket.

mijn Franse collega, namelijk dat de regeringen toch hebben geprobeerd om in het compromis via een achterdeur het element van de three strikes out erin te brengen, wat eigenlijk met de richtlijn helemaal niets te maken heeft. Dat irriteert mij mateloos, moet ik zeggen.

Dat is voor mij absoluut voorwaarde om mijn steun te kunnen geven aan dit pakket.

De Raad is net zo verantwoordelijk voor het bereiken van een compromis als het Europees Parlement. Dit Europees Parlement heeft een reputatie op te houden als het gaat om de bescherming van de burgerrechten, en zeker in de laatste jaren. Ik hoop dat het Europees Parlement morgen die reputatie waarmaakt bij de stemming.

Ik ben al overtuigd en ik